Spoštovani predsedujoči, hvala za dano besedo. Spoštovana državna sekretarka, kolegice, kolegi! Pred nami je Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o davku od dohodka pravnih oseb. Poglavitni cilj tega zakona, ki ga je predlagal predlagala poslanska skupina Nove Slovenije, zasleduje spodbujanje financiranje društev, ki delujejo v javnem interesu na področju športa in športnih društev in ki so izbrana na izvajanju letnega programa športa. Ključne rešitve tega zakona so predvsem, da uvaja novo olajšavo za donacijo športnim društvom, ki delujejo v javnem interesu. Zavezanec, ki nameni donacijo društvu, ki spada v navedene kategorije, je upravičen do znižanja davčne osnove za dvakratni znesek plačane donacije. Da, v Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da, športniki in športni klubi so najboljši promotorji za Slovenijo. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da predlog, ki ga predlaga poslanska skupina Nove Slovenije omogoča nadaljnjo rast in nadaljnji razvoj, športa na področju Republike Slovenije. Predvsem pa bi predlagana rešitev omogočala višji razvoj predvsem v mlajših kategorijah športnih klubov, ki pa so seveda zelo pomembni za prihodnost delovanja športnih klubov v Sloveniji. Glede na to, da gre za prvo branje bomo v Slovenski demokratski stranki predlog zakona podprli. Vsekakor pa pričakujemo podporo tudi pri ostalih poslanskih skupinah. In prepričani smo, da se lahko v, nadaljnjem zakonodajnem postopku, bi rekel, ta zakon vsekakor še tudi izboljša.